Pane předsedající, vyvážená evropská spotřebitelská politika musí směřovat k tomu, aby zákazníci byli výrobcům a obchodníkům rovnocennými partnery. Mezi naše priority musí patřit zejména skutečně účinné vymáhání stávajících pravidel, ale i zavedení fungujícího systému kolektivního odškodnění, spotřebitelská osvěta či podpora činnosti spotřebitelských organizací. Za přetrvávající problém považuji i znepokojivé signály o dvojí kvalitě výrobků, a očekávám proto, že se Komise konečně začne diskriminací některých spotřebitelů v rámci vnitřního trhu seriózně zabývat.

V rámci zprávy o hodnocení směrnice o nekalých obchodních praktikách poukáži na předváděcí akce a s nimi spojené agresivní techniky na ovlinění volby, kterým jsou často vystaveni zejména zranitelní spotřebitelé. Závěrem bych ještě ráda poděkovala panu kolegovi Ramonovi za jeho vynikající práci na této zprávě.